Konsekwencją zmian klimatu są huragany, powodzie, susze, lawiny, ale przede wszystkim ludzkie tragedie. Z każdym rokiem jest coraz mniej dni z opadami śniegu i coraz więcej dni upalnych.

Bez walki ze zmianą klimatu, bez świadomości, że nie tylko Europa ma ponosić koszty, ale cały świat na czele z wielkimi korporacjami jest zobowiązany do walki z globalnym ociepleniem i z emisjami, bez myślenia o odpowiedzialności za przyszłe pokolenia będziemy coraz częściej usuwać skutki, ponosić coraz większe koszty i opłakiwać coraz